Minder CO2 betekent uiteraard minder verbruik en is beter voor onze energie afhankelijkheid.

emissietechnologie in de Europese Unie te ontwikkelen.